Ja, hvala lepa, gospod podpredsednik, spoštovani zbor. Gospa ministrica, jaz se vam zahvaljujem za obljubo, da boste zadevo preverila, namreč v tej strategiji vlade iz dva tisoč petnajst piše, ko se sklicuje na strategijo prostorskega razvoja Slovenije iz leta dva tisoč štiri, da je to hierarhično najvišji prostorski dokument, s katerim morajo biti usklajeni vsi drugi prostorski akti na državni ravni. In potem ta akt iz dva tisoč petnajst seveda ni bil usklajen s strategijo prostorskega razvoja iz leta dva tisoč štiri, kajti v tem najnovejšem strateškem prometnem dokumentu manjka ta, tako imenovani idrijsko-logaški krak četrte razvoje osi, zato vas, gospa ministrica poleg tega, da boste zadevo preverila, za kar sem rekel, da se vam že zahvaljujem, vas vabim, da se ob priložnosti oglasite na samem terenu in da si tudi sami v praksi skupaj ogledamo, zakaj je ta četrta razvojna os brez idrijsko-logaškega kraka četrte razvojne osi invaliden projekt. Hvala lepa.